Doamnă președintă, trebuia să ajung membru în Parlamentul European ca să îmi dau seama cât de mic este un minut. Remarcabile, domnule comisar, efortul, fondurile, intențiile de a rezolva acest fenomen, pentru că este un fenomen.

Dacă nu tratăm cauzele, nu le conștientizăm, fenomenul nu poate dispărea.

Uneori, a investi fonduri în acest gen și în acest fenomen este ca și cum ai turna apă în nisip. După părerea mea și nu numai a mea ecuația fericirii, împlinirii în viață este raportul între ceea ce crezi că poți să faci și ceea ce într adevăr știi să faci. Întrebarea care se pune întotdeauna între un angajator și un tânăr este ce știi să faci?.

întrebarea asta răspundem foarte greu, tineri dau bătrâni. Din păcate, minutul s a dus, mai spun un singur lucru dintre nepoții mei, care au plecat din țara mea eu sunt român unul dintre ei repară dinții cetățenilor englezi și nu îl lasă să plece acasă de bun ce este, iar celălalt este comandant de navă și transportă MEP și alți cetățeni europeni de colo colo.